Ich möchte zum Ersten auch ganz herzlich dem Hof für diesen sehr beeindruckenden Jahresbericht danken. Es ist ein ganz wichtiger Gesamtüberblick über die Implementierung des Haushalts und für uns eine der ganz wichtigen Informationsquellen, die uns einen Gesamtüberblick gibt. Mir gibt zu denken, dass sechs von sieben Kontrollsystemen vom Hof nur als bedingt wirksam eingeschätzt werden.

Hier müssen wir doch viel mehr und viel intensiver mit ihnen arbeiten, damit sie in der Lage sind, richtige Erklärungen zu machen.

Also, mitgliedstaatliche Verwaltungen genehmigen solche Kosten doch sehenden Auges. Ich glaube nicht, dass es sich hier immer um Versehen handelt.

Wir müssen dies zum Thema machen und auch die nationalen Parlamente zwingen, dies zum Thema zu machen. Es kann nicht nur darum gehen Hauptsache das Geld ist weg, dann ist alles gut. Wir dürfen nicht nur auf die Absorptionsraten schauen, sondern wir müssen schauen, was wir damit erreicht haben! Unser größtes Sorgenkind sind die Strukturfonds angesichts der großen Beträge, um die es geht, aber auch angesichts der Hoffnungen. Denn hier mit diesem Geld wollen wir doch Ergebnisse, Verbesserungen im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, in den Sozialfonds erreichen, wir wollen hier doch Wachstum und Beschäftigung schaffen.

Was ist mit dem Rest?